fríverslunarsamning milli ríkja fríverslunarsamtaka evrópu og lýðveldisins kostaríka og lýðveldisins panama sem undirritaður var í þrándheimi tuttugasta og fjórða júní tvö þúsund og þrettán samningurinn við kostaríka og panama er mikilvægur fyrir bættan markaðsaðgang fyrirtækja í efta ríkjunum þar á meðal íslenskra fyrirtækja að markaðnum í kostaríka og panama samningurinn mun draga úr viðskiptahindrunum og bæta samkeppnisstöðu fyrirtækja þar í landi efta ríkin hafa gert tuttugu og fimm fríverslunarsamninga við ríki eða ríkjahópa að samningnum við kostaríka og panama meðtöldum fríverslunarsamningur efta við kostaríka og panama er fyrsti fríverslunarsamningurinn sem efta ríkin hafa undirritað sem tekur einnig til óunninna landbúnaðarvara en fram að þessu hafa efta ríkin alla jafna gert tvíhliða landbúnaðarsamninga samhliða gerð fríverslunarsamninga þessi formbreyting hefur þó ekki efnislega þýðingu í för með sér í stað sérstakra landbúnaðarsamninga er kveðið á um þær tollaívilnanir í viðskiptum með landbúnaðarafurðir sem samningsaðilar veita hvorir öðrum í viðaukum við samninginn bæði kostaríka og panama fella meðal annars niður tolla á íslenskt lambakjöt strax við gildistöku samningsins og þá fella ríkin einnig niður tolla á vatn að loknu fimmtán ára aðlögunartímabili ísland fellir meðal annars niður tolla á ýmsar tegundir lifandi plantna svo sem ákveðnar tegundir afskorinna blóma jólatré ýmsar matjurtir og ávaxtasafa útflutningur til kostaríka og panama er lítill á undanförnum árum hefur einkum verið um að ræða tæki til matvælaframleiðslu til kostaríka með lækkun tolla skapar samningurinn forsendur fyrir auknum viðskiptum fríverslunarsamningurinn við kostaríka og panama kveður á um lækkun eða niðurfellingu tolla af iðnaðarvörur sjávarafurðir og unnar landbúnaðarvörur þannig mun panama fella niður alla tolla af sjávarafurðum frá íslandi við gildistöku samningsins og kostaríka fella niður tolla af sjávarafurðum frá íslandi við gildistöku samningsins eða að loknu fimm ára aðlögunartímabili þá mun tollur af öllum helstu iðnaðarvörum frá íslandi falla niður frá gildistöku samningsins eða að loknu aðlögunartímabili í síðasta lagi fyrir árið tvö þúsund tuttugu og níu fríverslunarsamningurinn er af svokallaðri annarri kynslóð fríverslunarsamninga og inniheldur auk ákvæða um vöruviðskipti ákvæði um þjónustuviðskipti fjárfestingar hugverkaréttindi samkeppnismál opinber innkaup stofnanaákvæði og ákvæði um lausn ágreiningsmála með samningnum er kveðið á um að öll ríki mið ameríkusvæðisins geti gerst aðilar að honum að því gefnu að sameiginleg nefnd aðila samningsins verði tillögunni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar